Señor presidente, esta mañana hemos debatido en presencia de la presidenta Von der Leyen y del presidente del Consejo, Charles Michel, las conclusiones del Consejo en el décimo aniversario de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa y de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Y algunos portavoces se preguntaban cómo el Consejo no había considerado la situación de Malta y otros replicaban ¿por qué no ha considerado la situación en Hungría, sobre la que este Parlamento adoptó su Resolución, o en Polonia, en la que la Comisión tomó la iniciativa con el apoyo del Parlamento Europeo? La única forma de que el Consejo haga su trabajo —porque el Parlamento ha hecho el suyo— es que adopte de una vez el marco de Estado de Derecho, democracia y derechos fundamentales que ha sido adoptado en la Comisión LIBE y traído al Pleno del Parlamento Europeo, para que establezca un mecanismo objetivo, regular, periódico y, sobre todo, que implique a todos los Estados miembros en el cumplimiento de las reglas del Estado de Derecho. Y añado no es tolerable que, en un momento de restricciones presupuestarias que amenazan las políticas tradicionales, incluso la política de cohesión y la política regional, accedan a los fondos europeos los Estados que incumplen las reglas del Estado de Derecho.